frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til breytinga á lögum um starfsmannalögin svokölluðu formlega heitið eru lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins það má með sanni segja að þau lög séu barn síns tíma einhverra hluta vegna hefur verið afar erfitt fyrir þingmenn og ráðherra að fá fram breytingar á þessum lögum breytingar sem taka tillit til þeirra breytinga sem hafa orðið á samfélaginu þeirra krafna sem gerðar eru meðal annars um meðferð opinbers fjár til skilvirkni ríkisstofnana og svo framvegis að þá er ljóst að það er löngu tímabært að þessar breytingar eigi sér stað þær hafa meðal annars skírskotun á þetta frumvarp sem ég er að mæla fyrir það hefur skírskotun til meðal annars þess sem ríkisendurskoðun hefur verið að segja í sínum skýrslum í þessu frumvarpi eru lagðar til nokkrar breytingar á þessum ákvæðum starfsmannalaganna og breytingarnar miða fyrst og fremst að því að fella niður skyldu forstöðumanns að áminna starfsmann með formlegum hætti vegna brots á starfsskyldum hins síðarnefnda eða þegar hann hefur ekki staðið undir þeim kröfum sem leiðir af starfi hans það er rétt að geta þess að frumvarp nokkurn veginn sama efnis var lagt fram af þáverandi fjármálaráðherra geir hilmari haarde árið tvö þúsund og fjögur en það var alveg ljóst að stjórnarandstaða þess tíma sem meira og minna situr núna í ríkisstjórn var algjörlega andsnúin öllum breytingum á starfsmannalögunum og vildi hafa ástandið óbreytt þess ber þó að geta að ég greini það að það er ákveðin samúð með þessum breytingum innan stjórnarliðsins og ég vona að sú samúð nái áfram bæði inn í nefndina og síðan hingað inn í þingsal að við fáum alla vega tækifæri til þess að greiða atkvæði um þetta mál sem ég eins og ég gat um áðan er mál sem er löngu tímabært að þingið fái tækifæri til þess að fjalla um og afgreiða með sínum hætti í almennum athugasemdum við það frumvarp sem lagt var fyrir þingið á árinu tvö þúsund og fjögur kom fram að markmið með setningu þeirra hafi einkum verið þríþætt það er í fyrsta lagi að jafna réttarstöðu ríkisstarfsmanna og starfsmanna á hinum almenna vinnumarkaði í öðru lagi var markmiðið að auka sjálfstæði forstöðumanna ríkisstofnana og möguleika þeirra til að taka ákvarðanir sem varða bæði stjórnun og starfsmannahald síðan voru í þriðja lagi ýmis úrelt ákvæði eldri laga um réttindi og skyldur

tilgangur þessa frumvarps sem ég mæli fyrir er að sjálfsögðu að stefna að auknum sveigjanleika í rekstrarumhverfi stofnana ríkisins og hins opinbera ég ætla örstutt að koma aðeins inn á sveitarfélögin hér á eftir að ríkið hafi á að skipa hæfustu starfsmönnum sem kostur er á hverju sinni og að fjármunir séu nýttir á sem árangursríkastan hátt ég vil sérstaklega í þessu sambandi benda á ítrekaðar ábendingar ríkisendurskoðunar um það sem betur má fara í starfsemi hinna ýmsu ríkisstofnana ábendingar sem ætlaðar eru til þess að skerpa á ákvæðum laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og þessar ábendingar koma meðal annars fram í skýrslu sem kom út fyrir ríflega ári síðan í janúar tvö þúsund og ellefu

meðal annars að kerfið allt sé mjög þunglamalegt áður en það kemur til uppsagnar ríkisstarfsmanns og það sé líka mjög tímafrekt

fái ríkari vernd en til sé ætlast og mun ríkari vernd en gengur og gerist á hinum almenna vinnumarkaði ríkisendurskoðun leggur því til að málsmeðferð við uppsögn ríkisstarfsmanna verði einfölduð og ákvæði starfsmannalaga sérstaklega hvað varðar áminninguna verði endurskoðuð og undirstrikar það að flestir ríkisstarfsmenn njóti lögbundinnar verndunar það er í sjálfu sér umhugsunarefni í nútímasamfélagi að flestir ríkisstarfsmenn njóti lögbundinnar verndar í starfi umfram launþega á almennum vinnumarkaði ríkisendurskoðun bendir á að þessi vernd birtist meðal annars í því að ef ríkisstarfsmaður brýtur af sér í starfi ef árangur hans er talinn ófullnægjandi verður yfirmaður að veita honum skriflega áminningu og gefa honum kost á að bæta ráð sitt það megi ekki segja ríkisstarfsmanninum upp nema hann brjóti aftur af sér með svipuðum hætti eða með svipuðum hætti síðan má ekki líða of langur tími á milli brotanna því að þá teljist fyrra brotið fyrnt og áminna þurfi

almennt að það sé deilt um hvort það sé og bendir á það sem ég sagði áðan að það sé eðlilegt að ríkisstarfsmenn búi við meira starfsöryggi en launþegar á almennum vinnumarkaði því hefur meðal annars verið haldið fram og dregið fram í skýrslu ríkisendurskoðunar að lagaákvæði sem vernda ríkisstarfsmenn geti komið niður á meðal annars skilvirkni og árangri í opinberum rekstri og því sé nauðsynlegt að auka sveigjanleika í starfsmannamálum ríkisins undir þetta vil ég taka við skulum hafa það í huga að áminningu er mjög sjaldan beitt og þau skipti sem þeir ríkisstarfsmenn sem hafa farið síðan og leitað eðlilega samkvæmt þeirra rétti til umboðsmanns alþingis að þá hefur oftar en ekki ráðherra verið gerður afturreka með það þó að tilgangurinn hafi verið alveg skýr menn sýna fram á það að þetta er ekki það aðhaldstæki sem þyrfti að vera það er þunglamalegt og það leiðir til þess að skilvirkni að mínu mati innan stjórnsýslunnar verður ekki eins og æskilegt er við sjáum það að á árinu tvö þúsund og fjögur til tvö þúsund og níu fengu sautján ríkisstarfsmenn áminningu þar af þrír forstöðumenn og við skulum hafa þá í huga að það voru tuttugu og fjögur þúsund ríkisstarfsmenn við störf eins og segir í skýrslu ríkisendurskoðunar ég vil líka

mæli fyrir um ferli sem er bæði flókið og tímafrekt að þá bendir líka könnun ríkisendurskoðunar á að meðal forstöðumanna hún gefur til kynna að margir þeirra forstöðumanna veigri sér við að beita áminningu og nota fremur önnur og óformlegri úrræði ef þeir telja sig þurfa að segja upp starfsmanni einnig ríkir mjög neikvætt viðhorf í samfélaginu til áminningar og hún sé jafnvel talinn ærumissir fyrir þann sem fyrir henni verður ég held að þetta séu hlutir sem við þurfum að hafa í huga að það er alveg óþarfi ef mönnum hefur líka orðið á í starfi að þeir þurfi þá að drattast með áminningu fyrir það að reyna að koma þeim úr starfi ég held því að það sé allt sem bendi til þess að kerfið í dag sé ekki í neinu samhengi við það samfélag við þær ríkisstofnanir hinar opinberu stofnanir sem við ber við og við viljum að starfi eftir ákveðnum reglum

það er líka rétt að geta þess í tengslum við að forstöðumenn veigri sér við að beita áminningum að það eru oftar en ekki gerðir starfslokasamningar við ríkisstarfsmenn ég vil líka draga það fram og það er hlutur sem sem ég beini þá til nefndarinnar sem verður með málið til umfjöllunar að menn skoði það sérstaklega hvort það eigi að setja ákvæði um gerð starfslokasamninga við ríkisstarfsmenn í lög en þrátt fyrir að það séu engin ákvæði þar um hafa sautján prósent forstöðumanna gert engu að síður slíkan samning til dæmis um það að starfsmaður þurfi ekki að vinna uppsagnarfrestinn það eru alls konar samningar í gangi og ég held að þetta sé verðugt verkefni að menn það að önnur lögmál gildi um uppsagnir ríkisstarfsmanna og starfsmanna á almennum vinnumarkaði eru þau að það þurfi að vernda ríkisstarfsmennina fyrir pólitískum afskiptum ríkisendurskoðun dregur fram og segir að þessi rök eigi ekki lengur við þar sem önnur lög og það kemur að því sem ég sagði í upphafi þessi lög sem við byggjum á byggja á lögum minnir mig frá nítján hundruð fimmtíu og fjögur þau byggja að grunni til á gömlum lögum sem áttu við þáverandi umhverfi en ekki það umhverfi sem við búum við í dag hvað hefur breyst síðan þau lög voru sett jú það eru komin meðal annars stjórnsýslulög

krafist að ákvarðanir varðandi starfsmenn séu rökstuddar og þær séu málefnalegar og með því hafi að sjálfsögðu umboðsmaður alþingis eftirlit þannig að síðan gömlu lögin voru líka samþykkt og þessi lög byggja á hefur umboðsmaður alþingis því betur fer tekið til starfa og hann hefur svo sannarlega

varðmaður þess að það sé farið að lögum meðal annars stjórnsýslulögum þá bendir ríkisendurskoðun á líka að rök um pólitísk afskipti eigi vart við um stóra hópa í raun við stærstu hópana sem snerta ríkisstarfsmenn eins og um heilbrigðisstarfsmenn eða kennara allt eru þetta athyglisverðar ábendingar frá ríkisendurskoðun sem ég tel mikilvægt að við einhvern tíma gefum meira en gaum heldur að við fáum tækifæri til þess að taka afstöðu til og breyta í þágu þess samfélags sem við búum við í dag það má líka velta því fyrir sér í ljósi þess sem ég sagði áðan varðandi þá sem voru í hvað einarðastri andstöðu við breytingarnar á sínum tíma árið tvö þúsund og fjögur að það eru þeir einstaklingar sem eru komnir í ríkisstjórnina í dag

sér að núgildandi starfsmannalög með áminningarferlinu með öllu því flókna ferli sem því tengist að þau verði

varðandi þá ekki síst starfsemi ríkisins og sveitarfélaganna líka þetta þýðir það að til að mynda sveitarfélög eiga erfitt með að fara í ákveðna skipulagningu á sínu skipuriti og það er alveg hægt að velta því fyrir sér hvort þetta sé þá andstætt því sem við höfum samþykk hér á þingi um sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga ábyrgð sveitarstjórnarmanna varðandi rekstur og skipulag þá sveitarfélaga þetta set ég fram hér til umhugsunar hvort þessi lög rýri þá ábyrgð sem geta sveitarstjórnarmenn með þessum lögum sem eru í dag um starfsmenn hins opinbera geta þeir raunverulega sinnt þeirri skyldu sem þeim er sett á herðar á grundvelli sveitarstjórnarlaga að öllu þessu sögðu frú forseti vil ég eindregið mæla með því að þetta mál verði sett til nefndar og að nefndin taki rösklega á þessu þetta hefur áður verið til umfjöllunar ég lagði málið fram líka á síðasta ári það er alveg ljóst að þó að meirihlutavilji þó að ríkisstjórnarflokkarnir sem núna eru hafi í fortíðinni ekki haft mikla löngun til þess að breyta starfsmannalögunum geri ég mér líka grein fyrir því að það eru ýmsir innan stjórnarflokkanna sem eru sammála mér í því að það þurfi að breyta starfsmannalögunum til samræmis við þær kröfur sem gerðar eru meðal annars á hinum almenna vinnumarkaði að menn um leið og þeir vilji aukna skilvirkni og aukna ábyrgð innan ríkisstofnana bendi menn á það að ný löggjöf eins og stjórnsýslulögin á síðustu árum hún skerpir líka á réttarstöðu þeirra ríkisstarfsmanna sem um ræðir ég vil því mæla með því að þetta mál verði sem fyrst sent til nefndar og menn fari yfir þær athugasemdir sem hafa verið settar fram í ljósi sögunnar en ekki síst að menn taki tillit til tiltölulega nýtilkominna